Er zijn een paar principes.

Maar de vreedzame protesten, waarbij die burgers tegelijkertijd slachtoffers werden door het ingrijpen van politie en leger, wat doen wij daarmee?

Ten tweede is er een plicht van de regeringen om de dialoog met de oppositie en de maatschappelijke organisaties aan te gaan, want geweld en onderdrukking zijn nooit een oplossing.

Voorzitter, wij moeten concrete hulp bieden het is hier al vaak gezegd maar die concrete hulp moet dan ook wel handen en voeten krijgen. Hoe gaan wij dat doen?

Voorzitter, één opmerking tot slot.